Herr Präsident!

Die Krise der letzten drei Jahre hat wie ein Sprengsatz gewirkt für die Einheit der EU wie auch für die Machtbalance innerhalb der EU. Der Bericht bringt noch mal diese Facetten zusammen Wir wollen die Einheit behalten.

Der Sprengsatz war das Ausweichen zu intergouvernementalen Methoden, die Gefährdung der Gemeinschaftsmethode. Der Rat ist mächtiger geworden, die Kommission ist ohnmächtiger geworden. Wir wollen, dass die Kommission die Exekutive ist und nicht der Rat.

Der Rat vor allen Dingen der Europäische Rat kann weder von uns noch von den nationalen Parlamenten kontrolliert werden. Es ist ganz wichtig, dass diese Kontrolle durch das Europäische Parlament und, wo nötig, durch die nationalen Parlamente erfolgen kann. Wir wollen kein Euro Parlament.

Wir wollen keine Blockaden in der EU. Wenn ein Land nicht mitmachen kann, nicht mitmachen will, dann ist es seine Sache es soll aber nicht die anderen blockieren können. Deshalb müssen alle Möglichkeiten der Differenzierung ausgeschöpft werden.

Wir brauchen die Einheit und die Vielfalt innerhalb der Einheit, und das bringt der Bericht sehr gut zum Ausdruck.